Rilke era el poeta favorito de nuestro colega Dimitris Tsatsos, que ha fallecido hace unos días y, precisamente en esta misma Cámara, hace ya mucho tiempo, el 19 de noviembre de 1997, Dimitris Tsatsos y yo tuvimos el honor de presentar el informe sobre el Tratado de Amsterdam a este Parlamento. Y, precisamente en ese informe sobre el Tratado de Amsterdam, proponíamos que cualquier revisión de los Tratados fuese preparada previamente, por tanto, por una Convención. Nosotros llamamos a eso el método comunitario, y ese método de la Convención es el que ha servido para preparar la Carta de los Derechos Fundamentales y, sobre todo, el Tratado constitucional. Hoy precisamente quiero recordar a Dimitris Tsatsos cuando vamos a llevar a cabo la primera reforma del Tratado de Lisboa, que, a fin de cuentas, señor Presidente, es el Tratado constitucional por el que tanto luchamos.

Por tanto, las pasadas elecciones parlamentarias se celebraron con el Tratado de Niza en vigor, y el Tratado de Niza contempla la existencia de 736 diputados, frente a los 751 que contempla el Tratado de Lisboa.

Por ello, el Consejo Europeo, señor Presidente, le dirigió precisamente a usted una carta pidiendo que, con arreglo al artículo 48, apartado 2, del Tratado, este Parlamento se pronunciase sobre dos cuestiones.

Por tanto, no hay, señor Presidente, ningún debate. Yo creo que la Conferencia Intergubernamental puede ser convocada muy rápidamente y resolverse incluso en el curso de una mañana, puesto que la decisión política ya está tomada.